Das hat mir am meisten gefallen. Dass die Kommission unterschiedliche Szenarien vorlegt und uns damit zwingt, darüber nachzudenken, was denn die Folgen von Entscheidung A oder von Entscheidung B oder von Entscheidung C sind.

Dazu gehört eben auch, dass man Tabus nicht in die Landschaft stellt, sondern alle Varianten, alle Alternativen mit im Spiel hat.

Die Fragen, wie wir zukünftig die Industrie versorgen können, ob wir genug Energie haben, ob wir Energie zu vertretbaren Preisen haben, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat, können nicht nur an einem einzigen tollen, großen Projekt festgemacht werden, sondern müssen schon im Querschnitt gesehen werden. Insofern finde ich es richtig, dass wir darauf geachtet haben, uns nicht in so einer neuen Festlegung von Zahlen zu verständigen, sondern eben darauf hingewiesen haben, dass Ziele, wenn sie gesetzt werden, auch durchaus Wirkungen auf andere Ziele haben können, und dass das möglicherweise auch mal dazu beitragen kann, dass wir das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Insofern bin ich dankbar für diesen Zwischenschritt, für diese Szenarien. Das ist ein weiterer Schritt, das ist nicht das Ende des Prozesses, und ich warte mit Spannung auf das Grünbuch.